Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous sommes tous d'accord pour dire que les mutilations génitales féminines sont des pratiques atroces et barbares et qu'elles vont à l'encontre de nos cultures et de notre civilisation européenne.

J'imagine que, comme moi, vous souhaitez que ces pratiques dangereuses aux conséquences très graves pour les femmes et jeunes filles qui en sont victimes cessent définitivement.

En réalité, ce que vous allez créer, c'est une nouvelle voie d'accès à l'immigration. Encourager l'immigration massive, comme le fait l'Union européenne depuis des décennies, sans exiger l'assimilation des populations, revient à instaurer un communautarisme qui ne permet pas de protéger chez nous toutes ces femmes victimes de mutilations génitales. Dénoncer les mutilations génitales en cet hémicycle ne suffit pas, tout comme il ne suffit pas d'envoyer une enveloppe de dix millions d'euros à l'Égypte pour que cette pratique cesse. Laissons aux États membres, dont c'est la compétence exclusive, le soin d'agir. Apportons toute l'aide que nous pouvons aux pays qui luttent contre ces pratiques barbares et cessons cette politique migratoire destructrice, tant pour les femmes victimes de mutilations que pour nos pays.